Signor Presidente, onorevoli colleghi, i flussi migratori degli ultimi anni verso l'Unione europea hanno fatto prendere coscienza della complessità di tale fenomeno e dell'esigenza di fornire una risposta globale in termini di cooperazione internazionale e di responsabilità condivisa.

Le guerre, la destabilizzazione politica e lo sfruttamento economico che interessano aree geografiche intorno all'Europa e a cui non sono estranee le azioni del governo statunitense e di altre potenze occidentali rappresentano solo uno dei molteplici ostacoli a un'efficace patto internazionale per i rifugiati e per una migrazione sicura, ordinata e regolare.